Paní předsedající, Česko má druhý největší průměrný rozdíl mezi mzdovým ohodnocením pracujících žen a mužů. Je to závratných

Častěji pracují na velmi důležitých, ale hůře placených pozicích ve školství, ve zdravotnictví a v sociální péči.

EU by se měla o rovnost mezi muži a ženami zasadit například stanovením závazné definice stejné odměny za stejnou práci v rámci směrnice o rovných příležitostech z roku 2006 nebo v rámci směrnice o mzdové transparentnosti a vymáhání transparentnosti v uveřejňování odměn v evropských společnostech. Rovnost není zatím samozřejmost.